Jenom výjimečně, jako tomu bylo nedávno v případě francouzského prezidenta Chiraca, dojde k odsouzení bývalého státníka. Některé státy Evropské unie poskytují politický azyl defraudantům a zároveň se snaží vyvíjet nátlak na sousední země, aby v rozporu se zásadami rovného zacházení poskytovaly zvláštní výsady bývalým špičkovým politikům. Nejsem velký fotbalový fanoušek, přesto mě nemile překvapily tendence spojovat fotbalové mistrovství Evropy na Ukrajině s odsouzením bývalé premiérky Julie Tymošenkové.

Z toho ovšem nikterak neplyne, že bych schvaloval, aby v zemi s několika miliony nezaměstnaných a bezdomovců dostávali privilegovaní vězni zvláštní podmínky výkonu trestu a speciální způsoby ošetření.

Dlouhodobě prosazují, aby dluhy způsobené bankami hradili snížením sociálních standardů ti nejchudší, a to i za cenu vysoké nezaměstnanosti a odbourávání sociálního státu. Dovoluji si hlasitě protestovat proti tomu, abychom jako Evropský parlament podobné manýry, včetně beztrestnosti velkých defraudantů, vyváželi do zemí mimo Evropskou unii. V případě Julie Tymošenkové a osob s ní spojených některé návrhy porušují zásadu rovného přístupu k občanům. Není možné defraudantům, kterým na východě Evropy říkáme oligarchové, udělovat politický azyl a navíc hlasitě diskutovat o ekonomických sankcích proti těm, kteří mají snahu vymanit se z nehorších projevů korupčních praktik. Navrhuji vám, vážení kolegové, zameťme si nejdříve před vlastním prahem.

nových zemí Evropské unie doporučuji, aby nás seznámili s protikorupčními opatřeními, která byla v jejich zemích v poslední době přijata. A teprve potom si rád poslechnu jejich názory na situaci na Ukrajině.